Für Zehntausende Menschen endet die Flucht über das Mittelmeer tödlich.

Schätzungen gehen davon aus, dass ein Viertel der Menschen diese Flucht über das Mittelmeer nicht überlebt. Mit der Verordnung zur Überwachung der Seeaußengrenzen, die wir morgen beschließen werden, geben wir eine überfällige und schon lange von den europäischen Institutionen erwartete Antwort. Ein dringend notwendiger Schritt hin zu mehr Humanität im europäischen Flüchtlingsschutz.

Dadurch rückt die Aufgabe Menschenleben zu retten, in den Mittelpunkt der Aktivitäten von FRONTEX.

In jeder operativen Einheit muss zumindest eine Person mit medizinischer Ausbildung inkludiert sein.

Vor allem aber konnte die parlamentarische Kontrolle und Aufsicht über die Tätigkeit von FRONTEX verstärkt werden. Ein regelmäßiger Bericht wird uns in die Lage versetzen zu beurteilen, ob deren Aktivitäten im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention stehen. Ich danke dem Berichterstatter Carlos Coelho für seine umsichtige und großartige Arbeit und den Kolleginnen und Kollegen Schattenberichterstattern für die kollegiale Zusammenarbeit. Wir haben mit dieser Verordnung bewiesen, dass wir als Europäisches Parlament im Sinne der Menschenrechte handlungsfähig sind und dass wir vor allem bereit sind, parteipolitisches Kalkül hintanzustellen.